Wie kan ze ongelijk geven? Deze Europese Unie biedt immers geen oplossingen, noch voor de eurocrisis, noch voor de migratiecrisis. In plaats van subsidiariteit en samenwerking kiest deze elite voor een superstaat en dwang.

Met brexit vertrekt al een eerste land.